Samostatná zárobková činnosť v porovnaní s klasickým zamestnaneckým pomerom prináša väčšiu pružnosť vo vzťahu k pracovnému času a k miestu pracoviska, a tak flexibilne umožňuje skĺbiť pracovné úlohy a starostlivosť o deti a rodinu, ktorá je základom zdravého fungovania spoločnosti.

Potenciál žien by preto mali Komisia, členské štáty a regionálne i miestne orgány lepšie využiť pomocou vytvorenia nových možností financovania určených špeciálne pre ženy, akými sú napríklad osobitné dotácie, úprava predpisov o sociálnom zabezpečení a zlepšenie poskytovania mikroúverov ženám, ktoré si chcú založiť vlastný malý podnik. V tomto smere treba jednoznačne apelovať na členské štáty, aby podnecovali banky k tomu, aby vytvárali služby na podporu podnikania orientované na ženy.